í tilefni af þessari atkvæðagreiðslu finnst mér rétt að

óeðlilegur þáttur í störfum þingsins á síðustu dögum fyrir hlé ekkert óeðlilegt við það hins vegar er alveg hárrétt sem fram kom í máli háttvirts þingmanns ragnheiðar elínar árnadóttur að samhliða því að við föllumst á að funda lengur hér dag eftir dag kvöld eftir kvöld er ekki óeðlilegt að gerð sé krafa um það að skipulagi þingstarfa sé hagað í samræmi við einhverja forgangsröð að það sé reynt að komast að einhverri niðurstöðu um það hvaða mál er nauðsynlegt að klára áður en þingið fer í hlé ef ekki er útlit fyrir að þingið klári á þeim fáu dögum sem eftir eru er mikilvægt að liggi líka fyrir ef ákvörðun forseta og forsætisnefndar er sú að funda lengur en til fimmtánda júní eins og áður var gert ráð fyrir ef ekki á að hætta fimmtánda júní höfum við auðvitað meira svigrúm og forgangsröðunin þarf ekki að vera eins stíf en ef við ætlum að klára á þriðjudaginn í næstu viku verðum við að forgangsraða rosalega grimmt